Mé dotazy směřují ke konkrétním opatřením, navazuji na kolegyni Gabrielovou a ptám se Jaký bude vztah této stráže k agentuře Frontex? Myslíte si, že těch tisíc pět set pracovníků pohraniční stráže bude dostatečných, pokud mají zajistit kromě ochrany hranice také návratovou politiku, o které jste se zmínil?

A potom ten dotaz, který tady několikrát zazněl Kdo bude mít právo rozhodnout, jestliže ta členská země nebude chtít přijmout tuto pomoc?